Nakoľko sa nedarí na multilaterálnej úrovni, snaží sa Európska únia angažovať v bilaterálnych dohodách, najmä s krajinami s rýchlo rastúcou ekonomikou. Tento spôsob obchodnej politiky Európskej únie je však príkro ultraliberálny a sústredí sa takmer výlučne na ekonomický rozvoj a ekonomické motivácie. Všetky ostatné neobchodné aspekty typu udržateľný rozvoj, sociálna kohézia, ľudské práva a podobne odsúva na okraj. Tieto aspekty by však mali byť prioritné a prierezové pre všetky politiky Európskej únie vrátane politiky obchodnej. A neplatí to, žiaľ, len smerom von z Únie. Aj vo vnútri Únie prebieha snaha o podkopávanie sociálnych a environmentálnych štandardov. Chcem preto apelovať na Komisiu, aby nepodľahla tlakom a skutočne pripravila stratégiu, ktorá bude rešpektovať naše európske hodnoty.